8 Millionen Einwohnern 45 Tonnen Antibiotika in der Humanmedizin und ca.

Es wird, auf Deutsch gesagt, mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

Ich sehe es als die große Aufgabe der Europäischen Union an, hier nicht die einzelnen Mitgliedstaaten in ihrem Wirken allein zu lassen, sondern unsere Kräfte, unser Wissen und unser Interesse zu bündeln und gemeinsam an dem Problem zu arbeiten. Denn wie heute schon gesagt wurde wenn es uns nicht gelingt, hier eine koordinierte Vorgehensweise zu finden, wird es am Ende zum Superbug kommen.